Aderarea Croației la Uniunea Europeană va aduce cu siguranță o valoare adăugată Uniunii Europene, în special prin ceea ce înseamnă contribuția și participarea la Strategia Dunării și, nu în ultimul rând, la colaborarea pentru regiunea Europei de Sud Est. Aș vrea să fac câteva observații legate de evoluțiile viitoare ale Croației și aș vrea să sugerez 1 să utilieze în continuare fondurile IPA, fondurile de coeziune și fondurile structurale, 2 trebuie continuată colaborarea cu Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie și, nu în ultimul rând, este necesar ca